des réfugiés de notre histoire. Il faut, bien entendu, comme d'autres collègues l'ont déjà souligné, que les décisions prises à Malte soient suivies d'actes concrets et, notamment, de contributions financières suffisantes de la part des États membres, sinon les objectifs de La Valette resteront lettre morte.

Tout d'abord, la nécessité de s'attaquer aux causes profondes de cette crise, car on ne peut plus se contenter de solutions provisoires. Il faut que l'Union joue un rôle plus actif dans la résolution et surtout dans la prévention des conflits dans son voisinage. Trouver une solution politique au conflit syrien est, dans ce contexte, d'une importance capitale. Le deuxième domaine d'action prioritaire est la lutte contre l'immigration illégale et les trafics de toutes sortes. L'absence d'accord politique sur un gouvernement d'union nationale en Libye nous interroge sur notre capacité à combattre efficacement et durablement cette immigration illégale en Méditerranée. Ne serait il pas temps d'envisager d'autres options pour contenir la crise des migrants en l'absence d'accord politique en Libye?